Als ich dem schwedischen Premierminister zugehört habe und anschließend dem Herrn Weber und dann dem Herrn Bullmann, war da eine Gemeinsamkeit, die mir sofort auffiel Es war die Frau Greta Thunberg, die als Klimaaktivistin, wie sie sich nennt, hier quer durch die europäische Berichterstattung geht. Und nur, um hier keine Missverständnisse zu produzieren Ich bin für Klimaschutz, ich bin für Naturschutz, ich habe selbst auch, als ich jung war, in Österreich mitgeholfen, die Au zu schützen, aber durch dieses fast sakrale Erklären der Frau Thunberg hier können Sie sich nicht freikaufen von einem Wir haben seit heute aktenkundig, über eine investigative Tätigkeit von Global 2000, dass in Mochovce ein neuer Reaktor in Betrieb genommen werden soll. Und genau hier brauche ich eine europäische Stimme, eine europäische Kooperation, um der Slowakei zu sagen Nein, wir wollen nicht, dass im Herzen Europas ein Schrottreaktor

Wenn Sie aber allen Ernstes sagen, dass Sie jenen politischen Gruppierungen, die nicht Ihre Meinung haben, die einen reformatorischen, einen anderen Ansatz haben, was europäische Kooperation betrifft, sämtliche Mittel streichen wollen und es damit auch unmöglich machen, dass wir Mitarbeiter heuern können, dass wir politische Kommunikation betreiben können, dann entsprechen Sie nicht den europäischen Werten

Ich habe nichts dagegen, dass, wenn die Grünen und die Kommunisten hier im Haus sitzen, sie ihre Meinung vertreten. Der Wähler hat das legitimiert. Ich ersuche Sie um Respekt und demokratische Reife, dass jeder, der hier vertreten ist, auf Grund von freien Wahlen hier sitzt und Wähler zu vertreten hat, und wir uns nicht gegeneinander ausspielen sollten und sagen Der hat eine andere Meinung, deswegen soll der weniger bekommen, der soll gar nichts bekommen, und der soll mehr bekommen. Das ist nicht der europäische Geist, den ich mir vorstelle.

Und schauen Sie nach Österreich, wie viele Dinge hier ins Gute reformiert werden, wie sehr das Land Zug um Zug vorwärtskommt. Vielleicht reift in Ihnen auch die Erkenntnis, dass nicht der Weg, wie er hier mehrheitlich beschritten wird, sondern vielleicht ein anderer Weg, wo europäische Kooperation dadurch eine gute Zukunft finden kann, weniger zu kooperieren, dafür dort, wo kooperiert wird, besser und tiefer gehend, vielleicht ein guter ist. Nicht Sie sind entscheidend, diesen Weg zu definieren, und auch nicht ich. Wissen Sie, wer es ist? Es ist der Wähler, und der spricht am